hvílir á traustum grunni

sé fyrirmynd fyrir fjölmargar aðrar þjóðir í veröldinni hvernig hægt er án þess að ríki afsali sér fullveldi sínu hvernig hægt er ná mjög djúpu

og eins og ég sagði hér áðan hin sameiginlega saga sem gerir það að verkum að þetta er hægt þess vegna er

og sem meðal annars snýr að því að ryðja úr vegi sem mest við getum þeim hindrunum sem eru á því að fólk geti flust á milli norðurlandanna starfað þar og búið ég vil gera hér að umtalsefni nokkur atriði í fyrsta lagi taka undir með þeim þingmönnum háttvirtur sem hafa bent á mikilvægi þess að stofnanakerfi okkar sé þannig virkjað og þannig samstillt að við reynum að koma í veg fyrir að nýjar hindranir myndist meðal annars vegna innleiðinga e s b regluverks norðurlandaþjóðirnar hafa mismunandi samstarf og saman við e s b því er ástæða til að vera vel á verði hvað þennan þátt málsins varðar það sem ég tel að sé fyrir okkur íslendinga gríðarlega mikilvægt er að gera okkur ljósa grein fyrir því

eru okkar heimamarkaður það er stórt vandamál og allt að því óyfirstíganlegt fyrir okkur íslendinga þó okkur hafi nú fjölgað nokkuð á síðustu árum og áratugum að heimamarkaður okkar markaður okkar fyrir vöru og þjónustu er mjög lítill og gerir það að verkum að það er erfitt fyrir íslensk fyrirtæki að þróa vöru sína og þjónustu þannig að hægt sé að koma slíkri vöru síðan inn á hinn stóra alþjóðlega markað norðurlöndin vegna þessa samstarfs vegna hinnar sameiginlegu sögu vegna hinna sameiginlegu viðmiða

einhvers konar heimamarkaður fyrir íslensk fyrirtæki þess vegna er svo mikilvægt frú forseti að við horfum til allra þeirra þátta sem auðvelda íslenskum fyrirtækjum að stunda sína starfsemi á norðurlöndunum það snýr að fjölmörgum þáttum skattamálum auðvitað alveg sérstaklega en líka mögulegum og mögulegu aðgengi að fjármagni aðgengi og möguleikum íslenskra vísindamanna til þess að starfa í samstarfi við

til þess að stunda sitt nám þar sem allt hefur síðan áhrif á möguleika íslenskra fyrirtækja að starfa á þessum markaði þekking á tungumálinu þekking á hefðum og siðum allt eru þetta mikilvægir þættir til þess að í raun og veru sé hægt að tala um það að norðurlöndin séu okkar heimamarkaður ég er í hópi þeirra frú forseti sem er þeirrar skoðunar að til dæmis eigi að efla með ráðum og dáð tungumálakennslu í íslenskum grunnskólum og framhaldsskólum og þá vil ég benda á það eða er þeirrar skoðunar að við eigum að halda áfram að kenna danska tungu það sé nauðsynlegt fyrir okkur íslendinga að af sæmilega á okkar valdi að minnsta kosti eitt tungumál norðurlandanna það sé eðlilegt að það sé danska sökum þeirra sögulegu tenginga sem eru á milli íslands og danmerkur tungumálið og menningin enn og aftur eru þessir þættir sem skipta svo miklu máli þegar kemur að þeirri spurningu hvort um sé að

er gríðarlega mikilvægt hagsmunamál fyrir okkur íslendinga

og á það hefur verið bent í yfirliti yfir stjórnsýsluhindranir sem við þingmenn höfum fengið sent að þar eru ýmis atriði sem hægt er og nauðsynlegt reyndar að skoða til þess að auðvelda slíka verslun ég tel reyndar og verð að segja það frú forseti þegar ég fór yfir yfirlitið yfir stjórnsýsluhindranirnar er auðvitað mjög nauðsynlegt að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að hrinda úr vegi öllum þeim hindrunum sem eru fyrir því að fólk geti flutt á milli landa og notið félagslegrar aðstoðar en ég tel ekki sé síður mikilvægt það sem ég hef verið að segja hér a horfa á þetta ekki bara frá því sjónarhorninu heldur líka út frá sjónarhorni fyrirtækjanna og möguleika þeirra mér finnst svolítið vanta upp á það að í þessu yfirliti sem við erum með að það sé gerð nægjanlega vel grein fyrir þeim atriðum sem snúa að viðskiptaþætti málsins slík atriði hér eru svolítið verð ég að segja eins og er afgreidd svona frekar hratt og með lítilli eða stuttri umfjöllun en það tel ég enn og aftur að sé okkar stóra tækifæri þegar menn horfa til þeirra viðskipta sem við íslendingar eigum við norðurlöndin og þeirra viðskipta sem norðurlöndin eiga sín á milli má glöggt sjá hversu gríðarlega mikilvægt það er fyrir öll norðurlöndin að þessi viðskipti gangi sem best fyrir sig það er enn og aftur frú forseti eigum við íslendingar sennilega meira undir heldur en nokkrar aðrar þjóðir hvað varðar tungumálið meðan ég man frú forseti rifjast það upp fyrir mér að ekki fyrir svo löngu síðan kom einmitt til okkar skeyti sem erum

ung norræna þingið þar sem var gert sérstaklega eða því beint til okkar að skoða möguleika á að auðvelda samskipti á milli þessara ungmenna vegna þess að það voru vandamál varðandi tungumálið það er að þessi goðsögn um það að allir norðurlandabúarnir skilji hvern annan nema við íslendingarnir og finnarnir að hún er goðsögn það er rétt sem hér hefur komið fram hjá háttvirtum þingmönnum sumum að það eru vandamál fyrir marga af þeim stjórnmálamönnum sem eru a starfa saman á norræna þinginu ekki bara íslensku og finnsku heldur líka fyrir þá norsku sænsku og dönsku að skilja nægilega vel hvern annan það undir strikar mikilvægi þess að við herðum á í tungumálakennslunni til þess að viðhalda og dýpka þetta samstarf

vekja athygli á einu atriði á þessu yfirliti yfir stjórnsýsluhindrun sem við fengum sem ég verð að segja eins og er kom mér nokkuð á óvart og er eiginlega svolítið hissa á það er frú forseti með yðar leyfi þar stendur viðurkenning ökuskírteina frá færeyjum færeysk ökuskírteini eru viðurkennd í danmörku og í noregi en ekki annars staðar á norðurlöndunum þetta fellur undir málaflokkinn löggjafarsamstarf í borgara og neytendamálum

að ökuskírteini gefin út í færeyjum séu einungis viðurkennd í danmörku og í noregi þetta held ég að sé nú til umhugsunar fyrir íslensk stjórnvöld hvort ekki megi nú skoða það því ég hef nú grunsemdir um það að ef maður lærir að keyra bíl í færeyjum þá sé það nú ætti það nú að duga fyrir menn til þess að keyra hér á íslandi ég lærði að keyra bíl vestur á fjörðum það var ekki gerð nein sérstök athugasemd við það af hálfu yfirvaldanna að maður tæki það bílpróf og keyrði hér suður í reykjavík ég held að aðstæður í færeyjum séu þannig að það sé alveg hægt að treysta því að þeir sem læra þar á bíl

að viðurkenna ekki færeysk ökuskírteini